Unia Europejska nie jest obszarem równych gospodarczo państw także pod względem energetycznym.

Zbyt ambitna polityka klimatyczna Parlamentu Europejskiego doprowadzi na pewno do destabilizacji polityki fiskalnej, bowiem wymusi zaciąganie ogromnych kredytów przez biedniejsze państwa Unii Europejskiej. Czysta przestrzeń ekologiczna jest ważna, ale nie może powodować, że jedne kraje będą rozwijać się szybciej, a inne wolniej, bo nie znajdą po prostu środków własnych na nowoczesny system i nowoczesny przemysł.